forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á áfengislögum númer sjötíu og fimm nítján hundruð níutíu og átta með frumvarpinu er stefnt að því að gera núgildandi bann við áfengisauglýsingum bæði skýrara og skilvirkara auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar hér á landi sem kunnugt er

auglýsa óáfenga vöru með ríkri tilvísun til hinnar áfengu vöru eins og reyndin hefur því miður verið þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu erum meðal annars þær að í stað þess að bannið gildi einungis um auglýsingar nái það jafnframt til annarra viðskiptaorðsendinga til markaðssetningar á áfengi og einstökum áfengistegundum verði frumvarpið að lögum verður þannig gildissvið bannsins þar með orðið víðtækara en áður hefur verið þrátt fyrir að í gildi sé bann við auglýsingum á áfengi hér á landi hefur aukist að framleiðendur og dreifingaraðilar áfengra drykkja reyni að koma vöru sinni á framfæri í auglýsingum með því að nota líkar umbúðir og nöfn á óáfengum drykkjum sem þeir svo auglýsa með þessu frumvarpi er einnig stefnt að því að koma í veg fyrir að hægt sé að fara í kringum núgildandi bann líkt og verið hefur með því að kveða á um að framangreint bann

ruglingi milli áfengu vörunnar og hinnar óáfengu markmiðið með þessari breytingu er að girða fyrir að hægt sé að auglýsa óáfenga framleiðslu með svo sterkri skírskotun til hinnar áfengu framleiðslu að í raun verði ekki dregin önnur ályktun en sú að verið sé að auglýsa hina áfengu vöru í raun að auki er lögð til ein veigamikil breyting til viðbótar en það er að eftirlit með brotum gegn banni við auglýsingum á áfengi samkvæmt tuttugustu greinar laganna verði á hendi neytendastofu en ekki hjá lögreglu líkt og nú tíðkast neytendastofa hefur nú þegar eftirlit með villandi og óréttmætum auglýsingum samkvæmt lögum númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og fimm um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og hefur því yfir að ráða talsverðri sérþekkingu og reynslu á þessu sviði auglýsingaeftirlit er sérhæft og tæknilega erfitt að fást við það en eftirlit með viðskiptaorðsendingum að því er varðar áfengi gæti vel farið með þeim verkefnum sem neytendastofa annast nú þegar á norðurlöndunum er eftirlit með banni við áfengisauglýsingum í stjórnsýslulegum farvegi þar sem ákveðnar eftirlitsstofnanir hafa eftirlitshlutverk í stað lögreglu er hér því lagt til að farin verði sambærileg leið þá hefur verið bætt við fleiri undanþágum við bann á auglýsingum um áfengi en það helgast meðal annars af þátttöku okkar á alþjóðlegum vettvangi og skyldum sem leiða af e e s samningnum virðulegi forseti áfengisauglýsingabanni er ætlað að vernda heilsu almennings fyrir skaðvænlegum afleiðingum áfengisneyslu sýnt hefur verið fram á að áfengi er meðal áhættuþátta sem valda sjúkdómum og er einn helsti áhættuþáttur meðal ungs fólks samkvæmt skýrslu alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er talið að áfengi hafi áhrif á allt að sextíu skilgreinda sjúkdóma og heilbrigðisvandamál og þá getur misnotkun áfengis haft skaðleg áhrif á aðra en neytandann sjálfan helstu heilsufarsáhrif af neyslu áfengis eru slys ýmiss konar ofbeldi sjálfsvíg tauga og geðsjúkdómar hjarta og æðasjúkdómar lifrarsjúkdómar og krabbamein þrátt fyrir að í gildi sé bann við auglýsingum á áfengi hér á landi hefur aukist að framleiðendur og dreifingaraðilar áfengra drykkja reyni að koma vöru sinni á framfæri í auglýsingum með því að nota líkar umbúðir og nöfn á óáfengum

og sjónarmið frumvarpsins ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til allsherjarnefndar og annarrar umræðu